Seguimos teniendo una información escasa sobre sustancias carcinógenas y niveles de exposición. Además, aparecen riesgos nuevos como los nanomateriales, que siguen sin estar evaluados. A pesar de conocer la relación que existe entre los disruptores endocrinos y el cáncer, la Comisión Europea sigue sin cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y establecer una clara y ambiciosa regulación de los mismos. No se están analizando cómo las condiciones laborales precarias —como la rotación de empleos, tiempos parciales con horarios fragmentados— hacen que se puedan tener múltiples exposiciones a sustancias cancerígenas y, además, estas mismas condiciones dificultan el acceso a servicios de prevención, por otra parte afectados por la reducción de los presupuestos dedicados a la misma. No se cumple en muchos países con la normativa de la OIT sobre la notificación obligatoria a los trabajadores expuestos a los carcinógenos, y eso tiene especial relevancia en las pequeñas empresas. Y, a pesar de estos datos, seguimos avanzando muy escasamente a la hora de establecer regulaciones que eviten que estas muertes se sigan produciendo. Hay que crear registros nacionales con datos desglosados por sexo, edad y puestos de trabajo. Hay que evitar la exposición, pero también sustituir las sustancias cancerígenas, ampliar los servicios médicos especializados y aumentar las inspecciones de trabajo, entre muchos otros aspectos. Pero quiero destacar, para acabar, que además hace falta establecer planes, estrategias para la reincorporación laboral de los trabajadores afectados por el cáncer originado en el trabajo, ya que estos terminan por sufrir discriminaciones laborales y, en el peor de los casos, pérdida de empleo.